Vážená paní předsedající, já se obávám, že máme k Íránu pořád ambivalentní postoj. V mém výboru INTA je mnoho poslanců, kteří se zabývají stavem lidských práv v různých zemích a jsou ochotni podporovat nejrůznější sankce nebo ekonomická opatření vůči zemím, které porušují lidská práva, ale mám pocit, že u Íránu to neplatí a že bohužel podstatu tohoto teokratického diktátorského režimu stále podceňujeme. Tam dochází k posunu ve společnosti, který není ještě reflektován v těch vládnoucích kruzích. Je to teokratická diktatura, je to součást antizápadní koalice společně s Ruskem, s Asadem a hnutím Hizballáh, například v Sýrii. Je to stát, který usiluje o regionální hegemonii, což by bylo zcela jistě nevýhodné pro Evropu, pokud by se něco takového stalo, a je to stát, který nikdy neopustil své jaderné ambice. Takže já bych doporučoval, abychom byli k Íránu i po ekonomické a obchodní stránce velmi ostražití.